In Deutschland sind Hausangestellte vom Arbeitsschutzrecht ausgenommen. Auch die europäische Rahmenrichtlinie bezieht sie nicht ein. Der Grund Der Staat darf die Einhaltung der Vorschriften in Privatwohnungen nicht kontrollieren.

15 von ihnen haben die Hausangestellten nicht in ihre Arbeitsschutzgesetze aufgenommen.

Die Überführung wesentlicher Teile in das Gemeinschaftsrecht halte ich dagegen für bedenklich. Dann könnten unsere nationalen Parlamente nicht mehr eigenständig über die Ratifizierung einzelner ILO Vereinbarungen entscheiden. Den ILO Arbeitsgruppen aber möchte ich ausdrücklich für ihre hervorragende Arbeit danken.

Jedem Beschäftigten muss ein Ruhetag pro Woche gewährt werden, allerdings nicht zwingend in derselben Woche. Die Zeiträume sollen in den Mitgliedstaaten individuell vereinbart werden, so viel Flexibilität muss sein. Unverständlich erscheint mir das Verbot von Sachleistungen, die einen unmittelbaren Bezug zur Arbeit haben etwa Uniformen oder Werkzeuge oder Schutzausrüstungen. Gemeint ist vermutlich, dass sie nicht auf das Entgelt angerechnet werden dürfen. Wir brauchen also ein Verbot der Anrechnung von Sachleistungen auf den Arbeitslohn. Wenn diese Ungereimtheiten beseitigt sind, ist es meiner Ansicht nach an der Zeit, das ILO Abkommen für Hausangestellte zu unterzeichnen!